Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le contexte humanitaire global s'est aggravé, les défis et besoins humanitaires sont immenses et il y a une multiplication des terrains d'intervention. Le consensus européen pour l'aide humanitaire est un instrument fondamental qui garde toute sa pertinence dans ce contexte humanitaire en pleine mutation. Les défis humanitaires peuvent trouver leur réponse dans une application rigoureuse du consensus et de son plan d'action. Cependant, le consensus reste encore trop méconnu au delà des partenaires humanitaires. Un effort est donc à effectuer afin de renforcer sa visibilité et de mieux le faire connaître auprès des États membres et des acteurs impliqués. Il faut plaider pour que ce consensus soit diffusé, compris et appliqué au sein du service européen d'action extérieure et par les acteurs militaires. En 2009 a été mis sur pied le groupe de travail sur l'aide humanitaire et l'aide alimentaire au sein du Conseil, qui est devenu un forum pertinent, mais dont le rôle devrait être renforcé en termes de coordination entre États membres et de suivi de la mise en œuvre du consensus et de plaidoyer pour l'aide humanitaire vis à vis des autres groupes de travail du Conseil du COPS. La révision à mi parcours du plan d'action est une occasion unique de renforcer l'action dans des domaines méritant plus d'attention tels que, premièrement, la promotion des principes humanitaires et du droit international humanitaire, car l'aide humanitaire n'est pas un instrument de gestion de crise et il convient de regretter la politisation croissante de l'aide humanitaire et de ses conséquences sur le respect de l'espace humanitaire. Un deuxième domaine concerne les questions liées à la qualité, à la coordination et à la cohérence dans le cadre de la fourniture de l'aide humanitaire de l'Union européenne, et un troisième élément est la clarification de l'utilisation des moyens et capacités militaires et de protection civile en conformité avec le consensus humanitaire et les directives des Nations unies. La distinction entre les mandats des acteurs militaires et humanitaires doit rester bien claire et un dialogue entre acteurs militaires et humanitaires est nécessaire afin de favoriser une compréhension mutuelle. De plus, j'invite dans mon rapport la Commission européenne à présenter des propositions législatives très ambitieuses afin de créer une force européenne de protection et je me félicite de la récente communication de la Commission sur le renforcement des capacités de réponse de l'Union européenne en cas de catastrophe. Enfin, il faut renforcer la dimension réduction des risques de catastrophe et le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement. Le traité de Lisbonne a introduit le service européen d'action extérieure. Nous nous sommes donc attachés, au cours des négociations, à défendre l'indépendance de la DG ECO et à éviter toute instrumentalisation possible de l'aide humanitaire à des fins de politiques étrangères. Des règles strictes et transparentes doivent être mises en place pour la coopération et la coordination entre le service européen d'action extérieure et la Commission pour la gestion d'une crise de grande ampleur. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur la multiplication des violences sexuelles Je pense en particulier à l'Est de la République du Congo dans le Kivu et sur l'importance d'intégrer systématiquement le genre et la santé reproductive dans la réponse humanitaire dans les services de santé de première urgence.